Najlepša hvala in lep pozdrav. V Levici podpiramo osnovno namero novele Zakona o revidiranju, ki si prizadeva za regulacijo delovanja revizijskih hiš, katerih kredibilnost je bila v času nedavne krize, povsod po svetu postavljena pod vprašaj. Ko so od leta dva tisoč sedem dalje v Evropi banke razkrile ogromne izgube na svojih bilancah, so se poročila revizijskih hiš, ki so bankam predlagala pozitivna določila, izkazala za povsem neverodostojna. Iz tega razloga je novela, ki opredeljuje vsaj nekatere minimalne standarde o strokovnosti, neodvisnosti in kadrovski usposobljenosti revizijskih hiš seveda dobrodošla. Prvotni predlog novele, ki ga je predložila vlada, je bil za nas nesprejemljiv, saj je podal zelo ozko definicijo subjektov javnega interesa, SJI, ki je vključevala le subjekte, ki trgujejo z vrednostnimi papirji na reguliranem trgu, kreditne institucije in zavarovalnice. Definicija subjektov javnega interesa je posebej pomembna, ker opredeljuje tiste subjekte, ki so podvrženi obveznim revizijam, pri katerih morajo revizijske hiše izpolnjevati strožje kriterije strokovnosti in neodvisnosti, na primer obvezna rotacija revizorjev, omejitve pristojbin za revizorje, širša revizijska poročila, določitev seznama prepovedanih revizijskih storitev, ki jih revizorji nudijo revidiranim subjektom, in tako naprej. Iz prvotne definicije SJI, so bile izključene družbe v državni lasti, naložbe v SDH in naložbe v upravljanje terjatev v DUTB. Z amandmajem k dopolnjenemu drugemu členu je koalicija nazadnje določila razumen obseg SJI, ki vključuje delniške družbe, kreditne institucije, zavarovalnice, pokojninske družbe in družbe, v katerih ima država posredno ali neposredno večinski delež. V Levici bomo novelo podprli, ker uvaja strožji nadzor nad revidiranjem omenjenih družb, kljub temu je treba opozoriti, da novela ne uvaja zadovoljive regulacije trga revizijskih hiš in ne posega v tisti segment delovanja revizijskih hiš, ki se je v nedavni preteklosti tako v Sloveniji kot drugod po svetu izkazal za najbolj problematičnega, namreč ocenjevanje vrednosti. Spomnime, spomnimo se pavšalnih ocen luknje v slovenskem bančnem sistemu, ki ste jih leta dva tisoč trinajst rokohitrsko proizvedli domnevno ugledni mednarodni revizijski hiši Oliver Wyman in Roland Berger, da je bilo z njunim pristopom v ocenjevanju kapitalske luknje osmih slovenskih bank nekaj narobe, nakazuje že samo dejstvo, da sta se njuni oceni razlikovali za kar milijardo evrov in pol. Na podlagi njunih pavšalnih ocen je Slovenija v bančni sistem zmetala milijarde evrov davkoplačevalskega denarja. Predlog zakona takšnih škandalov zaradi neposeganja v sam proces ocenjevanja vrednosti revizorjev ne preprečuje. Mednarodne revizorske hiše kot je Oliver Wyman lahko z minimalnim z minimalnimi reorganizacijskimi ukrepi zlahka zadostijo formalnim kriterijem, ki jih predpisuje predlog zakona, vendar jim to ne bo preprečilo škodljivega delovanja, kakršnemu smo bili pri smo bili priče leta dva tisoč trinajst. V prihodnosti bo zato na področju regulacije delovanja revizijskih hiš potrebnega še veliko dela. Hvala lepa.